Voorzitter, de aanleg van het trans Europees energienetwerk is bedoeld om de continuïteit van de energievoorziening te garanderen door overschotten en tekorten tussen Europese landen uit te wisselen. Een prima investering in essentiële infrastructuur.

Alleen zonne en windenergie, maar met die keuze heb je altijd een back up nodig, voor als er geen zon en wind is. De groene collega's moeten toch erkennen dat gasgestookte energiecentrales dan de beste oplossing zijn. Wij moeten deze investering doorzetten omdat betaalbare energie en betrouwbare energievoorziening noodzakelijk zijn voor onze economie. Met deze gasnetwerken hebben wij ook het probleem in Nederland opgelost en kunnen acht miljoen huishoudens hun gasaansluiting behouden.